virðulegi forseti það voru ekki allir hrifnir þegar ákveðið var að selja landssíma íslands og þá voru enn þá færri hrifnir af því að selja grunnnet símans með og meðal þeirra sem voru á móti því voru þingmenn samfylkingarinnar okkur grunaði að þetta hefði ýmsar miður heillavænlegar afleiðingar í för með sér sem hefur svo komið á daginn og þetta hefur haft í för með sér ýmsar afleiðingar sem okkur óraði ekki fyrir og sennilega engan bæði hefur þjónusta versnað til muna það þekkja íbúar landsbyggðarinnar það þarf að bíða mun lengur eftir mjög einfaldri þjónustu heldur en áður hefur verið og viðhaldsþjónusta hefur versnað og nú er svo komið að ég sé ekki betur heldur en öryggi íbúanna sé stefnt í hættu vegna þess að síminn tilkynnti það fyrir áramótin að hann ætlaði að loka starfsstöð sinni á

ég man rétt það háttar þannig til eins og auðvitað öllum er kunnugt að síminn sér

aðili sem á að sjá um viðhald á tækjum símans útbúnaði á suðurfjörðum vestfjarða sé ekki lengur staðsettur þar á því svæði heldur þurfi hann að fara jafnvel alla leið frá stykkishólmi nema svo vel vilji til að hann sé staddur á sunnanverðum vestfjörðum ef eitthvað kemur upp á ég spyr því hæstvirtur ráðherra fyrstu telur ráðherra að öryggi og þjónusta við íbúa á sunnanverðum vestfjörðum verði tryggt á fullnægjandi hátt ef verður af fyrirætlun símans um að leggja niður starfsemi á patreksfirði annars hvernig hyggst ráðherra tryggja eftirlits og viðhaldsþjónustu við endurvarpsstöðvar útvarps á sunnanverðum vestfjörðum